Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous avez défendu avec beaucoup d'engagement ces accords qui sont, doit on le rappeler, des accords qui ont été négociés sous la Commission Barroso et sous le commissaire De Gucht. On voit la difficulté de défendre des accords dont vous connaissez les faiblesses, parce que je sais que vous avez une sensibilité sur la cause, à savoir la cause du développement durable et de la participation de la société civile.

Je comprends également les inquiétudes des agriculteurs européens.

Je comprends aussi les inquiétudes des agriculteurs locaux, ceux qui défendent l'agriculture pour nourrir les populations locales.

Nous devons défendre les populations locales et c'est pour ça que je ne voterai pas pour cet accord.